Je to pokračování projektu sedmého rámcového programu. Jsem rád, že mnoho zkušeností z minula se nový program snaží řešit.

Program by neměl být jen příležitostí při hledání financování, ale měl by podpořit výjimečné projekty. Na druhé straně princip excelence by neměl být účelovou bariérou vycházející z administrativního zařazení pracovišť do statistického seznamu. Při celém programu je určitě velmi důležité přísné posuzování úspěšnosti přijatých projektů v celosvětové konkurenci.